Ik heb het er net ook al over gehad dat niet altijd de technologie doorslaggevend is, maar soms ook nieuwe businessmodellen. Kunt u zich voorstellen dat dat bijvoorbeeld een leasemodel is, waarbij je producten niet langer koopt, maar huurt, en op die manier een servicemaatschappij organiseert, waarbij de eigendom van het product bij de producent blijft en het op die manier ook teruggaat naar de producent? Denkt u dat op die manier de kringloopmaatschappij wordt verstevigd?